Mais je pense qu'il eût été mieux venu, peut être, de s'intéresser aux droits des manifestants dans un pays membre, en l'occurrence, la France. En effet, au cours des derniers mois, la France a été le théâtre de manifestations répétées et parfaitement pacifiques de millions de personnes venues défendre la famille, venues défendre le mariage fondé sur l'union d'un homme et d'une femme et sur les enfants qui naissent de leur amour. Ces manifestations ont été traitées indignement par le gouvernement.

Tout cela n'est pas à l'honneur du gouvernement de mon pays et le Parlement devrait se pencher sur cette situation.